Nord Kivu und der Kongo insgesamt gehört mit seiner paradiesisch schönen Landschaft zu einer der reizvollsten Regionen der Erde. Doch statt eine Art Paradies auf Erden zu sein, ist es fast die Hölle auf Erden. Der Kongo könnte eines der reichsten Länder Afrikas oder auch der Welt sein. Er könnte mit seinen Wasservorräten ganz Afrika versorgen. Er könnte ein Zentrum der Nahrungsmittelproduktion sein.

Er könnte der Sitz von Industrien sein. Aber er ist Opfer einer brutalen und grausamen Geschichte des Kolonialismus, des Postkolonialismus, der Ausplünderung durch Konzerne, des Kriegs und des Bürgerkriegs, der korrupten und unfähigen Verwaltung. Und deshalb müssen wir alles tun, um dieser zentralen Region Afrikas Frieden zu bringen, und das geht nur durch engste Zusammenarbeit der Europäischen Union mit der Afrikanischen Union und mit den Vereinten Nationen.